virðulegi forseti ég þakka háttvirtum þingmanni þessa athugasemd hins vegar er farið yfir alla háskólana út frá styrkjum sem þeir þáðu frá fjármálastofnunum það er háskólann í reykjavík háskólann á bifröst og háskóla íslands

sölum síðan má rökstyðja það sem fjallar kannski sérstaklega um háskóla íslands en þó koma aðrir háskólar við sögu ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að þetta þarf að ræða í öllum háskólasamfélaginu því ef við eigum að skoða hagsmunatengsl snýst það ekki aðeins um styrkveitingar sem þessar heldur líka um auðvitað eignarhald og hvaða áhrif það getur haft á starfsemi háskólans eins og háttvirtur þingmaður nefnir en það þarf líka að skoða hvernig innra starf háskólanna rímar saman við í samfélaginu eitt af því sem ég hjó eftir í þessari skýrslu er sá lærdómur sem nefndur er hvetja þarf háskólamenn til að sýna samfélagslega ábyrgð svo sem með þátttöku í opinni umræðu á fræðasviði þeirra hér kemur fram af hálfu fjölmiðla sem hafa iðulega rekið sig á það segir í skýrslunni að fræðimenn á sviði lögfræði hagfræði og viðskiptafræði vildu ekki tjá sig um álit í viðskiptum sumir af því að þeir voru í vinnu fyrir viðskiptablokkirnar aðrir af því að þeir óttuðust neikvæð viðbrögð við gagnrýni þetta hlýtur að vera eitthvað sem við hljótum að taka til skoðunar í öllum háskólum í framhaldinu og hvernig þessum málum er háttað og hvernig við getum hvatt til þess að háskólarnir sem eiga að vera hið gagnrýna afl samfélagsins sinni hlutverki sínu og innri reglur þeirra og ytri umgjörð stuðli að því